Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais compléter l'intervention qu'a faite Astrid Lulling il y a quelques instants en comparant trois définitions.

Il s'agit donc d'une marque commerciale. Cette définition, qui tente d'imiter la définition communautaire, est malheureusement erronée et ne correspond à aucune réalité.

Aucun des éléments indiqués par la Commission, dans sa publication au Journal officiel, ne figure dans cette définition publiée par WineAmerica. Dans ces conditions, il ne peut y avoir aucune équivalence des définitions et la demande américaine n'est pas acceptable.